Het gaat natuurlijk niet meer over energiebesparing, dat weten we allemaal. Dat is toen zonder onderzoek naar voren gebracht. Het gaat om het bioritme van de mens. We hebben moeders met kleine kinderen, we hebben ouderen, we hebben hartfalen er zijn zoveel voorbeelden.

En natuurlijk het gaat om goede coördinatie tussen de landen. Maar als wij dat in Europa hier met elkaar niet voor elkaar kunnen krijgen voor de gewone mensen in Europa wat zijn we dan nog waard?

Laten we echt een einde maken aan deze historische fout.

Het eerste is zonder onderzoek naar voren gebracht.